sem gerðist þarna í bönkunum og það sem við erum að lesa um í skýrslunni oft á tíðum reyfarakenndar frásagnir að stórum hluta er það vegna þess að menn fóru ekki eftir settum reglum það er nokkuð sem þarf að rannsaka sá lærdómur sem ég vil draga fyrir mig sem alþingismann og er nokkuð sem háttvirtur þingmaður kom aðeins inn á i andsvari er það að

ekki nóg að setja lög og átti sig síðan ekkert almennilega á því hvaða afleiðingar þessi löggjöf hefur það hefur verið talað hér um það að eftirlit hafi brostið og menn hafi ekki fylgst nógu vel með það hafi verið það sem hafi bilað í þessu eru sama þá er það nákvæmlega sama hefur alþingi einhverja þýðingu þar hefði það átt að bregðast eitthvað við það er þetta sem mér finnst skipta svo miklu máli hvort alþingi hafi verið að glata trausti ég held að það hafi eins og ég sagði í mínu máli ég held að alþingi verði að taka sér það vald sem það hefur og hefur alltaf haft við erum með venju hér fyrir meirihlutastjórnum það er ekkert nýtt það breytir ekkert því að alþingi hefur gríðarlega mikið vald samkvæmt stjórnarskrá og jafnvel þótt við breyttum stjórnarskránni er það ekkert nóg ef viðhorf alþingis til verkefnisins breytist ekki líka það er þetta sem mér finnst skipta svo máli máli